Irak vive desde hace años atrapado en un ciclo constante de violencia sectaria, de descontento y de frustración que la Unión Europea debe ayudar a revertir. Recientemente —y ya se ha hablado a lo largo de esta sesión— miles de jóvenes iraquíes han salido a las calles para protestar contra la corrupción, contra la falta de los servicios más básicos y contra el desempleo —como también se ha comentado—. Demandas legítimas que han sido respondidas con el corte de las conexiones a internet, el acoso a los periodistas y un nivel inusitado de violencia por parte del Gobierno. Por todo ello, debemos condenar enérgicamente ese uso injustificado de la fuerza, que se ha cobrado hasta la fecha la vida de más de 157 manifestantes y ha dejado a miles de personas heridas. Las víctimas, por lo tanto, deben ser compensadas y las responsabilidades de aquellos involucrados, debidamente depuradas. Este ciclo de violencia y descontento continuará mientras continúen los problemas principales de la gobernanza en Irak, que todos, además, sabemos cuáles son la corrupción, el clientelismo y un sistema político que agrava la división más sectaria del país. Por tanto, ante todo ello, la Unión Europea debe exigir al Gobierno de Irak el cumplimiento de los compromisos internacionales, el fin de la violencia y recordarle su deber de garantizar los derechos de libertad de expresión, de reunión y de prensa de la población iraquí.